Herr Präsident! Die heutige Abstimmung über den Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen CO armen Wirtschaft bis 2050 ist von zentraler Bedeutung. Die fehlende Ambitioniertheit der europäischen Klimaschutzpolitik gefährdet einen nachhaltigen Entwicklungspfad der europäischen Wirtschaft. Schmutzige Technologien, wie Atomkraft und CCS, verhindern die Energiewende. Der EU Emissionshandel hat bislang als Instrument für den Klimaschutz versagt und unterhöhlt die europäische Klimaschutzpolitik. Er zeigt, dass marktbasierte Instrumente zur Bekämpfung des Klimawandels ungeeignet sind. Langfristiger Klimaschutz heißt verbindliche Ziele für erneuerbare Energien und für die Reduktion von Treibhausgasen. Verbindliche Zwischenschritte für 2030 und 2040 auf dem Weg zur kompletten Dekarbonisierung der Wirtschaft bis 2050 schaffen Planungssicherheit für die Industrie. Ambitionierter Klimaschutz mit einem langfristigen Ziel von 95 der Treibhausgasreduktionen bis 2050 im Vergleich zu 1990 fördert Innovation und schafft neue Arbeitsplätze im Bereich erneuerbarer Technologien.